Domnule președinte, în urmă cu un an și jumătate, în aprilie 2014, votam chiar aici, la Bruxelles, regulamentul care instituia Anul European pentru Dezvoltare și iată că, în acest moment, suntem în situația de a discuta despre aplicarea acestui regulament și ce poate urma după

Aceasta înseamnă că mai bine de un an am avut posibilitatea să îi sensibilizăm pe cetățenii europeni în legătură cu cele 12 teme prioritare. Am avut posibilitatea să explicăm în ce fel sunt cheltuiți banii contribuabililor, în ce fel fondurile pentru dezvoltare pot să schimbe viața cetățenilor din unele din cele mai sărace țări din lume. Iar așa cum e și cazul României pentru mai multe state membre noi, care nu au o tradiție foarte articulată a cooperării pentru dezvoltare, acest An European a fost o foarte bună ocazie de a i conecta pe cetățeni la Agenda de dezvoltare europeană. Ca raportor permanent privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării, salut faptul că acest concept a fost în mod explicit una dintre prioritățile Anului European. Nevoia ca Uniunea să aibă o abordare justă și coerentă față de țările în curs de dezvoltare trebuie explicată, cred eu, dincolo de cercul restrâns al inițiaților. Anul European pentru Dezvoltare este o investiție în viitorul politicilor noastre de dezvoltare, nu doar un simplu exercițiu de comunicare, pentru că punerea în aplicare a Agendei 2030 necesită eforturi comune, implicarea unui număr foarte mare de actori cu capacități diverse.